Preto nemôžem pochopiť, že sa dnes v Európe nájdu ľudia, ktorí postavia pamätníky fašistickým zločincom.

Otvorene sa hlásil k spolupráci s nacistami a vyhlasoval o sebe, citujem Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám až do smrti. Kolegyne, kolegovia, táto nehorázna provokácia je podľa mňa o to smutnejšia, že na oslave vojenského vojnového zločinca sa prihováral aj konzul Maďarskej republiky diplomat tej krajiny, ktorá nám dnes predsedá a na mnohých fórach vystupuje v mene nás všetkých, ako aj celej Európskej únie.